Señora presidenta, una mayoría negativa, que es la suma de muchos noes, ha sumido al Reino Unido en un largo túnel de confusión, incertidumbre y crispación del que la sociedad británica sale más dividida que nunca sobre su propia pluralidad política, social, territorial y generacional. Y no corresponde a este Parlamento Europeo discutir infinitamente sobre el artículo aplicable para que la sociedad británica encuentre su salida del laberinto que ha causado un uso desdichado del referéndum, que otro referéndum con un debate informado podría enmendar. Sí que nos corresponde expresar apoyo y reconocimiento a los millones de británicos que han resistido con coraje la mentira y la demagogia nacionalista y populista. Y, por supuesto, apoyar, señor Barnier, la unidad negociadora de la Unión Europea con un mensaje tranquilizador, con un mensaje garante y comprensible para todos los ciudadanos, las personas que más temen el impacto de la inseguridad y de la incertidumbre en sus vidas.